11. Februar eine Erklärung zu diesem Fall abgegeben, indem sie bekräftigte, dass die Europäische Union die Todesstrafe unter allen Umständen nachdrücklich und im Grundsatz ablehnt, und sie hat Indien aufgefordert, erneut ein Moratorium für die Vollstreckung von Todesstrafen in Kraft treten zu lassen. Diese Entscheidung über die Hinrichtung und die Vollstreckung war die zweite nach einem längeren Zeitraum von acht Jahren, in dem in Indien keine Todesurteile vollstreckt worden sind. Der andere Fall war Ajmal Kasab, der einzige am Anschlag in Mumbai Beteiligte, der überlebte und lebend gefasst wurde. Er starb im November letzten Jahres durch den Strang. Auch damals haben wir als Europäische Union unsere Besorgnis über die Wiederaufnahme von Hinrichtungen nach einer Pause von immerhin acht Jahren nachdrücklich geäußert. Nachdem der Präsident Indiens in den letzten Wochen eine Reihe von Gnadengesuchen abgelehnt hat, fürchten wir, dass es bald zu weiteren Hinrichtungen kommen könnte. Dabei geht es um Fälle, die im Umfeld des Terrorismus zu sehen sind, aber es geht auch um Personen, die wegen Mordes oder wegen Vergewaltigung und Mordes verurteilt wurden. Einige Fälle finden und fanden ja auch große Aufmerksamkeit in der Weltöffentlichkeit und auch bei Ihnen hier, den Abgeordneten des Europäischen Parlaments.

Wir wissen, dass in der Zivilgesellschaft mangelnde Klarheit besteht über die Kriterien, nach denen Anträge auf Begnadigung durch den Präsidenten entschieden werden, und die hohe Zahl von Ablehnungen gibt ebenfalls Anlass zur Sorge. Wir unterstützen Indien im Kampf gegen jeden Terror und haben unsere Bereitschaft zur Erörterung dieses Themas mit der Regierung in Delhi mehrfach betont. Der Kampf gegen den Terror muss jedoch unter völliger Achtung rechtsstaatlicher Prinzipien und mit den notwendigen Garantien stattfinden. Dabei glauben wir, dass die Todesstrafe kein wirksames Mittel zur Abschreckung vor Straftaten oder vor der Planung und Durchführung von Terroranschlägen darstellt. Die Europäische Union bemüht sich stets um einen Austausch mit der indischen Regierung und ihren Behörden über die Todesstrafe, über ihre Vollstreckung, und dies werden wir fortsetzen. Zu diesem Zweck müssen wir die Möglichkeiten, die der vor Ort geführte Menschenrechtsdialog bietet, in vollem Umfang nutzen. Unsere Erwartung geht dahin, dass die indische Regierung uns bald eine neue Terminfestsetzung anbieten wird, um diesen Dialog, der leider mehrfach verschoben wurde, alsbald wiederaufzunehmen und fortzuführen.